Współpraca gospodarcza z Chorwacją prowadzona była już od wielu lat, choćby dlatego, że jest to niezwykle popularny wśród mieszkańców Unii cel podróży turystycznych.

dokonując usprawnień w systemie sprawiedliwości, w tym podjęto zdecydowaną walkę z korupcją. Kraj jest na najlepszej drodze do spełnienia ostatnich wymogów integracyjnych. Jestem pewien, że członkostwo Chorwacji przyniesie wymierne efekty gospodarcze i polityczne. Obywatele polscy udający się na wypoczynek już w najbliższe wakacje odczują pozytywne zmiany, choćby z uwagi na obniżkę stawek podatku VAT na usługi turystyczne i żywność.